Na úvod chcem tiež oceniť prácu pána ombudsmana za celé jeho funkčné obdobie pri zvyšovaní spravodlivosti a transparentnosti v Európskej únii.

Tiež treba povedať, že sú to európske inštitúcie, ktoré prácu ombudsmanovi vôbec neuľahčujú.

Transparentnosť, otvorenosť, prístup k informáciám, dodržiavanie práv občanov a vysoké etické normy majú zásadný význam pre dôveru občanov a inštitúcií, zvlášť európskych inštitúcií pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu, keď sa budeme opätovne uchádzať o dôveru ľudí. Preto verím, že európske inštitúcie aj vďaka novému vydaniu európskeho kódexu dobrého administratívneho správania prispejú k väčšej otvorenosti a transparentnosti vo svojich činnostiach.